Dat is niet mijn visie. Over Europa nu. Die competitie moet er ook op Europees niveau zijn. En daarover gaat mijn vraag aan u. Hoe gaan wij die competitie organiseren? Laten we eerlijk zijn.

Hoe gaan wij onze stem luider laten klinken?